forseti í svari til mín á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi nákvæmlega fyrir ári síðan um málefni heimilislausra kom fram hjá hæstvirtum félagsmálaráðherra að hann hefði haldið samráðsfund með fulltrúum félagsþjónustunnar í reykjavík kópavogi og hafnarfirði og á þann fund hafi einnig komið fulltrúi frá heilbrigðisráðuneytinu og lögreglunni í reykjavík til að ræða málefni heimilislausra niðurstaðan varð sú að ef leysa ætti vandann sem væri margþættur yrði félags og heilbrigðiskerfið ásamt lögreglu að vinna saman aðilar stofnuðu því samráðsfund til að skilgreina hverjir nákvæmlega féllu undir þennan hóp og í framhaldi af því átti að setja fram áætlun um samstillt viðbrögð til að koma í veg fyrir heimilisleysi á höfuðborgarsvæðinu

fyrir ári síðan upplýsti ráðherra í svarinu til mín að sameiginleg skilgreining lægi fyrir um það hverjir féllu undir þennan hóp og verið væri að taka saman upplýsingar um viðkomandi einstaklinga sem að mati hópsins búa við heimilisleysi stöðu hvers og eins þá aðstoð sem viðkomandi og meginorsök vanda hvers og eins en fyrir lá að nánast allur þessi hópur haldi til í reykjavík í svari ráðherra segir orðrétt þegar þessar upplýsingar liggja fyrir verður mögulegt að leggja til aðgerðir og tillögur um samráð með það að markmiði að koma í veg fyrir að fólk verði heimilislaust á höfuðborgarsvæðinu það er stefnt að því að samráðshópurinn skili með skýrslu eigi síðar en fimmtánda janúar næstkomandi hér er verið að vitna í fimmtánda janúar á þessu ári nú eru tíu mánuðir eða meira síðan umrædd skýrsla og aðgerðaráætlun átti að liggja fyrir og því er nú beint fyrirspurn til hæstvirts ráðherra fyrstu hefur samráðshópur um úrlausn í málefnum heimilislausra skilað niðurstöðu og þá hvaða en skýrsla hópsins átti að liggja fyrir eigi síðar en fimmtánda janúar síðastliðnum annars liggur fyrir tímasett áætlun eða tillögur að aðgerðum til að taka á vanda heimilislausra og hefur verið gert ráð fyrir fjármagni til úrlausna ég held virðulegi forseti að það sé til mikils vansa ef það er á annað hundrað manns sem eru heimilislausir og eiga hvergi höfði sínu að halla hér í borginni en þessi fjöldi á annað hundrað manns væru heimilislausir kom einmitt fram í svari ráðherra til mín og það kom meðal annars fram að á annað hundrað einstaklinga